virðulegi forseti góðir landsmenn í upphafi máls míns langar mig að vitna til orða jóhönnu jóhannsdóttur fyrrum bónda í haga í gnúpverjahreppi jóhanna segir með leyfi forseta mér varð hugsað til landsvirkjajnr sem ef til vill svo túnum í haga á þessari fallegu landnámsjörð að ekki verður búandi hér lengur og enginn situr við glugga og dáist að fegurðinni eða nýtur góðs af gæðum jarðarinnar það er mikið vald sem fáeinir gróðahyggjumenn taka sér svo skrifar kona sem lifað hefur nær heila öld með þjórsá jóhanna jóhannsdóttir á tíræðisaldri en engin öfgamanneskja ekki frekar en sú sem hér stendur hún er einfaldlega ein fjölmargra íslendinga sem berjast fyrir náttúrugersemum þjóðarinnar þótt sumir tali fjálglega um sátt er staðreyndin sú að baráttan um einhverja mestu dýrgripi okkar íslendinga er enn í algleymingi í þeirri baráttu mun vinstri hreyfingin grænt framboð áfram verða leiðandi brautryðjendaafl umbóta við munum standa umhverfisvaktina eins og við erum vön héðan úr stjórnarandstöðu á alþingi mér þykir stjórnarsáttmálinn fátæklegur í þessum efnum askja var friðlýst árið nítján hundruð sjötíu og átta telst það til sérstakra afreka nýrrar ríkisstjórnar að hreyfa ekki við öskju kverkfjöllum hveravöllum þar til svokölluð framtíðarflokkun hefur farið fram mikill er metnaðurinn ekki er stakt orð að finna um norðlingaölduveitu ekki orð um þjórsá og hvað með sjávarútveginn

er lítill sem enginn í þessari auðsjáanlegu óskaríkisstjórn beggja flokka er hlutur umhverfisins rýr þótt ég efist ekki um góðan ásetning nýskipaðs umhverfisráðherra og óski henni velfarnaðar í störfum þá kemur í opna skjöldu að ekki skuli vera tilstaðar framsæknari og beittari stefna í kvenfrelsis og jafnréttismálum hvar eru afgerandi aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi vændi og klámvæðingu kynbundinn launamunur er brot á jafnræðisreglu stjórnarskrár lýðveldisins það er undarlegt metnaðarleysi að stefna einungis að því að minnka þann mun slíkan mun á að uppræta með öllu forsætisráðherra kveðst ætla að stefna að því að jafna stöðu kvenna og karla í nefndum og stjórnunarstöðum virðulegi forseti hér hefðu verið hæg heimatökin í eigin ranni jafnvel ný hægri stjórn frakklands skipar einvala lið kvenna jafnt sem karla í ráðherrastóla við sem hvernig ráðherrabekkurinn er skipaður hér heima á íslandi er slík ríkisstjórn trúverðugur málsvari kvenfrelsis og jafnréttis undir hvaða formerkjum eru svokallaðar frjálslyndar umbætur ef þær eru að mestu endurunnar yfirlýsingar fyrri stjórna tala máli gærdagsins íhaldsins liðins tíma og veigra sér við nýrri og róttækri hugsun morgundagsins við viljum öll setja bættan hag barna aldraðra og öryrkja í forgang það tek ég heils hugar undir með nýrri stjórn en hvar er metnaðurinn og djörfungin í stærstu ágreiningsmálum okkar tíma hvar er sköpunin ferskleikinn og hin nýja sýn um betra samfélag jafnaðarasem lifir í sátt við náttúruna ég er ekki sú eina í þessum sal sem óar við hinum óvenju samstillta boðskap frjálshyggju og einkavæðingar sem ný stjórn lofar kreddur sem fela sig undir yfirbragði frjálslyndis frelsis og umbóta en viðhalda í ranni misrétti gróðafíkn og ranglæti eru lúmskar slíkt er ekki pólitík framtíðarinnar pólitík framtíðarinnar byggir ekki á taumlausri gleði yfir nýjum valdastólum spretthlaupi inn í ríkisstjórn eða faðmlagi nýfrjálshyggjuafla pólitík framtíðarinnar byggir á djúpstæðri og róttækri umhverfisvernd sjálfbærri þróun kvenfrelsi og jafnrétti jöfnuði og félagslegu réttlæti blómlegri menningu í öllum byggðum landsins þangað eigum við að stefna